Myslím si, že se Singapurem sdílíme řadu společných hodnot, ať je to podpora v liberálně konzervativní směřování státu, v právní stát, v obchod, který je založen na férových principech. Zde bych chtěl ocenit zpravodaje, jeho vyjednávací tým. Nesmíme už dále ztrácet čas, myslím si, že vzájemný respekt obou dvou stran nalezl rovnovážnou polohu v té vyjednané dohodě. A myslím, že to jsou příležitosti především pro naše podniky, příležitosti pro naše občany, samozřejmě instituce. Nevím, jaká jiná dohoda by byla na stole, pokud se zde objevují opakované námitky, žádná jiná dohoda na stole není, ten čas ztrácíme jenom díky postupu institucí EU.